virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um lánasjóð íslenskra námsmanna númer tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og tvö þar sem segir með leyfi forseta í fyrstu grein frumvarpsins sem hér er til umfjöllunar þriðju málsgrein þriðju greinar laganna orðast svo stjórn sjóðsins setur nánari úthlutunarreglur um útfærslu á lögum þessum þar með talin fjárhæð og úthlutun námslána sem og ákvæði um kröfur um lágmarksnámsframvindu reglurnar skulu lagðar fram til kynningar og staðfestar af ráðherra eigi síðar en fyrsta febrúar ár hvert samkvæmt frumvarpinu er sem sé kveðið á um skyldu stjórnar lánasjóðs íslenskra námsmanna til að setja sérstakar úthlutunarreglur til nánari útfærslu á lögunum og þurfa þær að vera samþykktar af ráðherra en hér er kveðið á um þá nýbreytni að tímamörkin eru skýr fyrir það hvenær reglurnar skuli kynntar tildrög og aðdragandi þess að þetta mál er hér sett fram má segja að sé af tvennum toga

í sumar sem leið til þess að breyta úthlutunarreglum sjóðsins reglunum var breytt með það að markmiði eða leiðarljósi að mæta niðurskurðarkröfum fjármálaráðuneytisins menntamálaráðuneytið virtist fá á sig tiltekna kröfu til að skera niður til lánasjóðsins og virtist síðan menntamálaráðherra nota þessa leið að hluta til til þess að mæta þeim

það sem lagt var upp með var sem sagt að það yrði gerð krafa um meiri námsárangur hraðari námsframvindu sem forsendu lánveitingar við ræddum þetta ítarlega hér í þinginu vegna þess að hér þótti þeirri sem hér stendur nokkuð ljóst að þarna væri verið að fara gegn góðri stjórnsýslu þarna væri um afar skamman fyrirvara að ræða þegar innan við tveir mánuðir voru til stefnu þar til skólaárið hæfist og var í þeirri umræðu vísað til álits umboðsmanns alþingis sem er má segja hin ástæðan fyrir því að þetta er rætt hér og lagt fram þar sem í máli umboðsmanns númer sex þúsund eitt hundrað og níu tvö þúsund og tíu er um að ræða mjög skýr tilmæli til mennta og menningarmálaráðherra og lánasjóðs íslenskra námsmanna um að tryggja námsmönnum með leyfi forseta fullnægjandi ráðrúm til þess að bregðast við breytingum á úthlutunarreglum niðurstaða álits umboðsmanns er svohljóðandi með leyfi forseta með vísan til þess sem að framan er rakið er það niðurstaða mín að stjórn lín og mennta og menningarmálaráðuneytið hafi ekki gefið námsmönnum fullnægjandi ráðrúm til að bregðast við breytingum á framkvæmd útreiknings á hámarki skólagjaldalána það var umfjöllunarefni sem þarna var undir og áfram með leyfi forseta með hliðsjón af fyrri stjórnsýsluframkvæmd og að virtum ríkum hagsmunum námsmanna tel ég að ekki hafi verið að þessu leyti gætt viðeigandi lagasjónarmiða og vandaðra stjórnsýsluhátta af hálfu stjórnar lín og mennta og menningarmálaráðuneytisins um birtingu og gildistöku þessa ákvæðis úthlutunarreglnanna síðar í álitinu segir umboðsmaður með leyfi forseta ég beini hins vegar þeim almennu tilmælum til stjórnar lín og mennta og menningarmálaráðuneytisins að framvegis verði tekin mið af þeim sjónarmiðum sem rakin eru í álitinu um kynningu og gildistöku við breytingu á stjórnsýsluframkvæmd við töldum hér stjórnarandstaðan sú sem hér stendur og fleiri við þessa ákvörðun mennta og menningarmálaráðherra í sumar að þessi sjónarmið ættu við það er þau að hér þyrfti að gæta betur að réttarstöðu námsmanna með það að fullnægjandi fyrirvari væri fyrir hendi þess má geta

í vor sem leið fyrir kosningar og sem er heildarendurskoðun á lögum um lánasjóð íslenskra námsmanna

sjónarmið það er að í því frumvarpi eru þessi sjónarmið tryggð það er reglurnar skulu lagðar fram til kynningar eigi síðar en fyrsta febrúar ár hvert og staðfestar af ráðherra hæstvirtur forseti nú er það svo að það eru ekki áform um það hjá hæstvirtum mennta og menningarmálaráðherra að leggja fram það frumvarp til afgreiðslu hér í þinginu í vetur það að minnsta kosti hefur ekki birst á þingmálaskrá ráðherra þannig að rétt þótti að leggja fram það frumvarp sem hér er mælt fyrir og frá eru sú sem hér stendur árni þór sigurðsson helgi hrafn gunnarsson guðbjartur hannesson og páll valur björnsson en þeir helgi hrafn guðbjartur og páll valur sitja með mér í allsherjar og menntamálanefnd þannig að frumvarpið er lagt fram af okkur öllum fulltrúum stjórnarandstöðunnar í nefndinni markmiðið er sem sé þar sem ekki sést til þess að hæstvirtur ráðherra muni leggja fram frumvarp þessa efnis að það er þá markmiðið með þessu frumvarpi að tryggja þetta réttaröryggi að þess sjáist staður í lögum um lánasjóð íslenskra námsmanna það er auðvitað hægt við þetta tækifæri að rekja síðan það

og það er skemmst frá því að segja að í dómi héraðsdóms reykjavíkur þá lá fyrir að lánasjóður íslenskra námsmanna og menntamálaráðherra höfðu ekki farið að lögum ráðherra hins vegar í samráði við stjórnarformann lín ákvað að íslenska ríkið mundi ekki áfrýja niðurstöðunni eins og kom fram á vef ráðuneytisins í sumar og þegar þær fréttir lágu fyrir þá kom það fram hjá hæstvirtum ráðherra að hann teldi að þar með væri búið að eyða ákveðinni óvissu að því er varðar

ráðherrann hefur hins vegar boðað það að sambærilegar breytingar verði gerðar þeim sem boðaðar voru í sumar sem leið en þær verði þá gerðar með fullnægjandi fyrirvara en við töldum rétt virðulegi forseti frá þessa frumvarps hér að það dygði ekki góður vilji ráðherra á hverjum tíma og dómafordæmi og umsagnir umboðsmanns eða álit umboðsmanns eins og hér er vísað til heldur þyrftu hér að liggja fyrir skýrar breytingar á gildandi lögum þess vegna er mælt fyrir þessu frumvarpi sem hér er til umfjöllunar og ég vona virðulegur forseti að ég hafi rakið það með nokkuð tæmandi hætti bæði tildrög og innihald þess frumvarps sem hér er til umfjöllunar og vænti þess að frumvarpið fari til frekari vinnslu í hæstvirtri